Für viele arabische Länder mag es ja kein Zurück mehr zu den alten Zuständen geben.

Und dass ein Umsturz noch lange kein Garant für demokratische Zustände oder Religionsfreiheit für Minderheiten ist, zeigt Ägypten mit vermehrten Übergriffen auf Christen. Generell ist nach der Euphorie des arabischen Frühlings in Ägypten und Tunesien bekanntlich Ernüchterung eingezogen, angesichts anhaltender Sicherheitsprobleme, wirtschaftlicher Schwierigkeiten und zäher Rückzugsgefechte des alten Regimes. Bis auf Marokko, dessen König bekanntlich beliebt ist, haben die arabischen Proteste in den anderen Ländern vor allem leere Versprechungen und Gewalt gebracht.

Wenn der arabische Frühling durch den iranischen Block gebremst würde, wäre dies ein verheerendes Signal. Es ist also vielleicht an der Zeit, dass der Westen endlich Assads Abgang fordert und Diplomaten abzieht. Keineswegs verschlafen darf die EU auch die Gefahr neuer Flüchtlingsströme, selbst im Fall demokratischer Umwälzungen in der arabischen Welt. Hier gilt es bereits jetzt, Vorbereitungen zu treffen, um den auf uns zukommenden Problemen dann auch wirklich gewachsen zu sein.